forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer níutíu og eitt tvö þúsund og átta um grunnskóla sem flutt er af menntamálanefnd frumvarpið er einfalt það felur það í sér að ákvæði til bráðabirgða fimm við lögin falli brott og að lögin öðlist þegar gildi

að samræmt könnunarpróf í níunda bekk skuli fara fram að vori nú það er tvö þúsund og níu en við leggjum til að þetta falli brott skýringin á þessu ákvæði er sú að þegar við vorum hér með lögin í vinnslu og samþykktum þau á síðasta vori var talið að það væri of skammur tími til þess að hin samræmdu könnunarpróf gætu farið fram í haust

þrítugasta og níundu grein laganna að samræmd könnunarpróf fari fram á haustin vegna þess að tilgangur þeirra er að afla upplýsinga um stöðu nemenda þannig að skólar og kennarar og nemendur geti brugðist við áður en grunnskóla lýkur það er álit flestra sem um þessi mál hafa hugsað að það þjóni ekki tilgangi sínum að leggja slíkt próf fyrir að vori enda kemur það ekki að því gagni sem þau eru hugsuð hugsunin var sú að halda tölfræðinni saman en það liggur alveg ljóst fyrir að nemendur eru ekki innstilltir inn á próf af þessari gerð að vorlagi þegar stutt verður í skólapróf sem mæla hins vegar það sem skiptir máli varðandi framhaldið það er þess vegna virðulegi forseti sem menntamálanefnd hefur ákveðið að flytja þetta og fella niður þetta ákvæði þannig að verði þetta frumvarp að lögum verður hið fyrsta samræmda könnunarpróf í tíunda bekk framkvæmt í haust að lokum frú forseti legg ég til að frumvarp þetta gangi til menntamálanefndar að lokinni þessari umræðu